Y el problema del uso de la tierra —es verdad—. ¿Cómo es posible que obtengamos un bajo precio por los productos agrarios y, sin embargo, el valor de la tierra sea exponencialmente muy alto?